Eigenlijk zijn we van plan om met een tekst te komen die dan kan voorgelegd worden aan de Coreper waarbij we hopen dat het conflict over welke toegang we kunnen hebben, tot welke documenten we toegang kunnen hebben, welke informatie ons verstrekt wordt om een degelijke kwijting aan de Raad te verlenen, om dat conflict op te lossen en er dan hopelijk voor te zorgen dat dit lang oplopend conflict de deur wordt uitgeveegd.

In al die verslagen heb ik dezelfde methodiek gebruikt, dezelfde vragen gesteld. Krijgen we waar voor ons geld?

Hoe zit het in die instellingen met transparantie? Hoe zit het met het anticorruptiebeleid?

Dat soort vragen zijn gesteld. Ik heb die drie instellingen ook bezocht. Ik heb gesproken met de leidende figuren in die drie instellingen.

Maar we kunnen effectief kwijting verlenen.

We weten allemaal dat dat eigenlijk nog altijd te veel is. We weten ook allemaal dat dat niet noodzakelijk fraude is. Dat is het zeker niet.

Er is een grotere verantwoordelijkheid nodig bij de lidstaten.

Dan zullen we de inspanningen die nodig zijn en die we zijn aangegaan internationaal in het kader van het Verdrag van Parijs, het klimaatverdrag, niet kunnen realiseren. Ik vraag ook samen met de heer Zeller voor bijzondere aandacht voor de hele problematiek van schaduwbegrotingen. Er zijn heel veel financiële mechanismen die gebruikt worden ter ondersteuning van het Uniebeleid, maar die geheel buiten de Europese begroting worden gehouden. De controle erop is zeer moeilijk en dat kan zorgen voor een gebrek aan verantwoordelijkheid. Dat kan zorgen voor incoherentie in het beleid en dat kan zorgen voor het nemen van onnodige risico's. Er is dus duidelijk meer nood aan transparantie en ik ben de heer Oettinger heel erg dankbaar dat hij als commissaris toezegde om die verschillende schaduwbegrotingen op termijn weer in de Uniebegroting te gaan onderbrengen. Ik denk dat dat een goede zaak is. Wat de Parlementsbegroting betreft, sluit ik me volledig aan bij wat de heer De Jong daarjuist heeft gezegd, vooral wat betreft de aandacht voor de frauduleuze praktijken van Europese politieke partijen en politieke stichtingen inderdaad meestal zeer recente fenomenen.

We hebben vastgesteld dat een aantal journalisten op enkele weken tijd die sjoemelpraktijken aan de orde hebben gebracht. We hebben versterking nodig van de controle binnen het Europees Parlement.